Spoštovana podpredsednica, ministrica, kolegice in kolegi. Najprej naj povem in na to v naši poslanski skupini tudi opozarjamo, da elektronski mediji v veliki meri oblikujejo življenjske vzorce, vrednote, način razmišljanja in vedenja vseh nas. Zato je po našem mnenju prav, da imamo medijsko regulativo, ki predpisuje oziroma bi morala predpisati razumen način določanja kvot evropske domače in neodvisne avdiovizualne produkcije v boju zoper globalni trend anglo-ameriške, špansko govoreče in ostalih produkcij, ki agresivno ohranjajo in zavzemajo televizijsko tržišče. Tako majhen kulturni trg namreč lahko brani tako evropsko kot domačo ustvarjalnost samo s kvotami. S predlagatelji se strinjamo, da kvote avdiovizualnih vsebin, ki so trenutno opredeljene v veljavnem zakonu, dejansko niso nikoli dosegle tistih predpisanih zgornjih limitov. Trend v zadnjih letih je tako, da jih je manj. To velja tako za nacionalno televizijsko hišo kot tudi za vse ostale komercialne hiše. Eden od razlogov je po našem mnenju predvsem v nadzoru na doseganje kvot, ki je pomanjkljiv. Nadzor bi bilo torej treba urediti pregledno in čim bolj enostavno. Naslednji razlog je v kaznovalni politiki na tem področju, bistveni razlog pa je v tem, da obstoječi zakon nejasno definira, kaj je avdiovizualno delo, kar sproža številne probleme pri merjenju doseganja kvot. Enako velja tudi za kvote za slovensko glasbeno produkcijo. Namen glasbenih kvot je primarna zaščita in promocija slovenske kulturne identitete in jezika, za katero so obvezane tako komercialne radijske in televizijske postaje kot tudi RTV Slovenija. Slovenska glasba oziroma glasbena produkcija je pomembna za ohranjanje kulturne in jezikovne identitete. Iz tega vidika je po našem mnenju kvota nedvomno upravičena in ne pomeni prevelikega oziroma nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine izdajateljev. Kot veste, namreč že več let prihaja do polarizacije dveh nasprotujočih se stališč. Ali potrebujemo normiranje in reguliranje pri vključevanju kvot v zakon ali pa smo že tako zreli, da tovrstnega normiranja ne potrebujemo, saj je slednje stvar same uredniške avtonomije, ki v programe vključuje kakovostno domačo produkcijo. Čeprav bi si želeli tako družbeno klimo, da kvote sploh ne bi bile potrebne, so statistike pokazale, da se kvote pogosto, da se je kvote pogosto izrabljalo, saj se je slovenska glasba predvajala predvsem v nočnem času. Kljub temu pa pri predlogu SDS opozarjamo, da je eno interes glasbenikov, drugo pa interes in dejansko poslovanje medijev, v tem primeru zlasti radijskih mrež. In za kulturo so pomembni tako ustvarjalci kot producenti ter navsezadnje tudi kakovostna medijska krajina. Za nas je pomembno predvsem to, da bi se zaščitil dnevni predvajalni čas. S tem bi slovenskim glasbenikom dali možnost, da jih poslušalci slišijo v večji meri kot do zdaj. Namen sprememb mora biti primarno v zagotovitvi, da se slovenska glasba kot atribut slovenske kulturne identitete predvaja v dnevnem terminu. Razmisliti pa velja tudi, kako doseči oziroma kakšno kvoto predpisati, da bi poslušalci imeli priložnost poznati nove izvajalce, za katere sploh ne vedo, da obstajajo. Težava, ki se pojavlja v predlogu SDS, pa je v tem, da se naslanja na rešitve, ki jih je uvedla Francija, ki je izjemno, kjer je izjemno močna zahteva po predvajanju francoske glasbe. Pred novo določitvijo kvot bi bilo tako treba narediti konkretne analize, saj se, kot že omenjeno, moramo zavedati značilnosti medijskega prostora, obseg produkcije in navad poslušalcev. Ali kot opozarjajo medijski strokovnjaki, tovrstnih predlogov se ne da samo privleči na dan, ker bi se nam zdelo, da bi bilo dobro, če bi bilo na radijskih postajah štirideset ali šestdeset odstotkov slovenske glasbe. Seveda se strinjamo, da je čimveč slovenske kulture in glasbe na radijskih postajah, na drugi strani pa obstajajo realni podatki. Nemogoče je pričakovati vrhunsko produkcijo v takšnem obsegu, kot bi si jo nekdo morda želel. Zvezi s tem velja opozoriti na težave radia S, ki je predvajal izključno slovensko glasbo, ker se spoprijema z izgubo, sedaj predvaja nekaj več kot trideset odstotkov slovenske glasbe. Urednik omenjenega radia je za enega od medijev dejal: "Če bi bili izdelki dobri, bi mi vrteli tudi več kot štirideset odstotkov slovenske glasbe, ampak trenutno žal toliko kakovostne glasbe ni." Omenjena izjava urednika radia S po naši oceni najbolje povzema dilemo, na katero predlog SDS ne ponuja odgovora. Če tako povečamo kvote, potem moramo ponuditi tudi kak spodbujevalni ukrep, in ta je na dlani. Spremeniti moramo financiranje medijev na tak način, da lahko podpremo tiste medije, ki razvojno podpirajo dobro slovensko glasbo in avdiovizualno produkcijo. Slovensko glasbeno sceno in sistem glasbene industrije sta premalo razvita, zato bi jo bilo treba stimulirati. Spodbujati je treba koncertne cikle, festivale, mednarodno sodelovanje, glasbeno založništvo, izdajo nosilcev zvoka in drugo. Poleg klasične glasbe, ki je že dobro pokrita, je treba pokriti sodobne glasbene prakse, elektronsko glasbo, sodobno klasično glasbo, urbano glasbo, rovk jazz, etno in drugo. Zato se je do neke mere moč strinjati z navedbami ministrstva, da so bile predlagane rešitve pripravljene brez predhodne analize stanja in učinkov uvedbe ter necelovite, saj znotraj posameznih področij ne urejajo vseh relevantnih vprašanj. Vprašati pa se je treba tudi, kdo je odgovoren za to, da je SDS vložila zelo parcialen predlog novele zakona o medijih, ki bo očitno izzvenel zgolj v današnji razpravi, saj se bo, kot kaže, pot novele ustavila že v prvi fazi zakonodajnega postopka. Se parlamentarne stranke se večinoma bodisi v volilnih programih kot tudi kasneje v koalicijskih pogodbah zavzemajo, da bodo zagotavljale pluralnost medijev, varovale medijsko svobodo in neodvisnost, spodbujale kakovost ter spoštovale etična načela pri medijskem poročanju. A njihova ravnanja največkrat kažejo, da gre večinoma zgolj za obljube in ravno zvezi s tem velja opozoriti na ravnanje SDS, ki po naši oceni nosi največjo odgovornost, da imamo v veljavi še vedno zakon o medijih iz leta dva tisoč ena. Ravno SDS je najbolj odgovoren, da je bil leta dva enajst zavrnjen popolnoma nov zakon o medijih, ki ga je pripravila Pahorjeva vlada, zakon o medijih je iz leta dva tisoč enajst se je nanašal na zahteve EU, ki so vezane predvsem na novo urejanje avdiovizualnih medijskih storitev v Evropi. Na vprašanje urejanja pravice do popravka in odgovora na področju oglaševanja, tudi na doseganje kvot slovenske in evropske produkcije, podeljevanja državnih pomoči, preprečevanja zlorabe prevladujočih položajev, varstva konkurence v medijih in na zahteve po preglednosti delovanja izdajateljev oziroma ponudnikov medijskih storitev. Zvezi s kvotami je predlog zakona sicer ohranil višino obveznega deleža slovenske glasbe na dvajsetih odstotkih, vsednevno predvajanje glasbe, s tem da bi moral biti večinski del kvote slovenske glasbe predvajan čez dan. Predvideval pa je tudi obveznost doseganja deleža lastne produkcije v višini dvajset odstotkov mesečnega oddajnega časa radijskih ali televizijskih programov. Zvezi s tem velja opozoriti tudi na direktivo dva deset skozi trinajst EU, ki želi zaščititi tudi evropski avdiovizualni sektor ter omogočiti razvoj trga za produkcijo in distribucijo avdiovizualnih del. Zato ocenjujemo, da je predlog za spremembe zakona podal nekredibilen predlagatelj, se jim glasovanje proti zakonu leta dva enajst pomenilo zavzemanje za status quo oziroma za nespremembe. Naslednja kaže tudi ravnanje druge Janševe vlade, takrat je bil še superminister doktor Žiga Turk, ki je bil kot minister za kulturo pristojen tudi za medije, za državnega sekretarja za to področje postavil in zadolžil glavnega protagonista rušenja zakona o medijih, bivšega poslanca SDS Aleksandra Zorna. Kar je pomenilo, da do sprememb na medijskem področju, ki jih narekuje stroka, novinarji, uredniki lokalni mediji in drugi, ki so nezadovoljni z zdajšnjo ureditvijo, to se pravi s popravkom z medijskimi subvencijami, z omejeno avtonomijo, z oglaševanjem, s kvotami, z nepreglednimi in špekulativnimi nakupi medijev, z izčrpavanjem medijskih hiš in še bi lahko naštevali, ne bo prišlo. Predlog zakona o medijih pa leta dva enajst ni dobil možnosti, ker so takrat podporo zakonu odrekli tudi nekateri poslanci koalicije, in to kljub temu, da je zakon sprejela vlada in da se je koalicija z njim strinjala. Ne glede na razloge, zaradi katerih so ti poslanci predlog zakona skupaj s SDS zavrnili, to še danes pomeni zmago tistih, ki se sprememb ne želijo in ki postavljajo svoj parcialni interes pred javni interes. Med poslanci koalicije, ki so predlog zakona zavrnili, je bila tudi današnja ministrica za kulturo magistra Julijana Bizjak Mlakar, takrat še poslanka Socialnih demokratov. Zato od ministrice za kulturo pričakujemo, da bo tokrat v drugi vlogi delovala za dobrobit zdrave medijske krajine in da bo nadaljevala delo tam, kjer sta Pahorjeva vlada in nato bivši minister za kulturo doktor Uroš Grilc, ki se je ponovno lotil tega politično, če nekoliko karikiram, prvega oreha tudi končala. Oblikovane rešitve namreč predstavljajo dobro podlago za nadaljnje delo, zato ministrico opozarjamo, da ni treba začeti začetka. Slednje oziroma vsakršno nadaljnje odlašanje je zgolj voda na mlin tistih, ki si sprememb ne želijo. Na podlagi navedenih argumentov takšna oblika zakona, ki je pred nami, za nas ni sprejemljiva. Hvala.